ainsi que dans la commission parlementaire mixte avec la Turquie.

Ferrand nous a quittés à la suite d'une maladie qu'il a voulu garder jusqu'à la fin dans une discrétion absolue et face à laquelle il a fait preuve d'une grande dignité. Il laisse une épouse et cinq jeunes enfants. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui, l'année passée, lors de la visite

Même si je ne partageais pas ses idées ni sa vision de l'Europe, je me souviens qu'il défendait avec conviction sa position politique. Au nom du Parlement, je souhaite exprimer les condoléances les plus sincères à sa famille, à son épouse, à ses enfants et à tous ceux qui lui ont été proches au cours de sa vie et qui, aujourd'hui, pleurent sa disparition.